mótmæla þessari atkvæðagreiðslu nú er þetta hér afbrigði notað enn á ný á þessum septemberstubbi eins og þetta septemberþing er kallað ég kalla hér eftir forgangsröðun hjá ríkisstjórninni og ég kalla ekki síður eftir forgangsröðun hjá forseta alþingis ég benti á það hér í ræðu minni í gær að forseti alþingis verður að vera sjálfstæður í störfum sínum og óháður í skipunum frá framkvæmdarvaldinu hér er það enn einn daginn að koma í ljós að svo er alls ekki hér verður forseti þingsins að standa með þingmönnum öllum í að þessi þingstörf hér á þessu septemberþingi sem og öðrum þingum séu hér alþingi til sóma þetta næturbrölt forseti undanfarna daga er stofnuninni ekki til sóma og ég segi því nei við þessari atkvæðagreiðslu að hér sé sífellt farið fram á með nýjar beiðnir að hér sitji þingmenn á kvöld og næturfundum og við vitum að mistökin eru gerð í lagasetningu þegar þingmenn allir eru orðnir dauðþreyttir